Paní předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil, protože za prvé chci ocenit vývoj, který znamená, že méně podvodů a méně nesrovnalostí je právě při nakládání s evropskými penězi.

Máme zde tragické případy z Malty, ze Slovenska. Já bych chtěl upozornit především na jisté riziko právě propojení moci politické, ekonomické a mediální.

Když se tyto složky skloubí vzájemně dohromady, tak demokratické brzdy přestávají fungovat.